Poštovani predsjedniče, želio bih odmah na početku potpuno jasno podržati ovaj izvještaj i prijedloge koje imamo jer zaista ih doživljavam kao nešto što će itekako doprinijeti i proizvođačima raznih proizvoda o kojima govorimo, ali pogotovo potrošačima.

Abecedno, jednostavno, vrlo lako razumljivo označavanje je ono što nam zaista treba i u tom kontekstu želim izraziti svoju potpunu podršku. Međutim, poštovana gospođo povjerenice, ono što bih vas htio pitati je zašto ne bismo na tom jedinstvenom tržištu napokon i za mnoge druge proizvode i usluge osmislili takav jednostavan, potpuno prihvatljiv način označavanja kvalitete proizvoda ili kvalitete usluga ili učinkovitosti, u ovom slučaju energetske učinkovitosti?